Hvala lepa predsedujoči za besedo. V razpravi je bila omenjena tudi naša stranka in v tem kontekstu, da nekateri gospodarstveniki v neki, pač restavraciji vse, karkoli se zgodi, da on plača račune za stranko Desus. Z vso odgovornostjo trdim, da to ni res in to so samo neka namigovanja, da se pozornost usmeri nekam drugam. Preden začne preiskovalna komisija opravljati svoje delo, bi vas dam neko priporočilo, pa se pregledajo vsa računska, revizijska poročila, ki so bila narejena. In morda tisti, če ne veste kako računsko sodišče opravlja svojo zadevo, naj povem, da vsak račun, ki ga vzame za vzor, ga pregleda na stranki in pri izdajatelju računa in preverja. In če tudi je neko glasilo dali nekaj za volitve, računsko sodišče odredi, da so ta sredstva nakažejo v humanitarne namene. In to predlagam, ne samo za evropske volitve dva štirinajst, državnozborske volitve dva štirinajst, lokalne volitve, dva štirinajst, tudi poslovanje strank je bilo narejeno za leto dva štirinajst in ne nazadnje tudi revizijo državnozborskih volitev dva osemnajst. Tako kot ga je naša stranka dobila. Verjamem, da so ga tudi druge stranke prijele. Zakon, zakonodaja o financiranju političnih strank in volilnih kampanj in je dokaj jasna. Preprosto ni mogoče najemati kredite, razen pri slovenskih bankah ali pa hranilnicah. In vse drugo ne pride v poštev. Preseneča me pa, tudi tako, ko je kolega Han prej rekel, ne, da vsaka stranka izkorišča svoj vpliv, žal, očitno v naši stranki Desusu nimamo možnosti izkoriščanja, svojega vpliva. In naj samo tudi to povem, da stranka Desus res ima kredite in je speljala tudi te volitve na račun štiriletnega varčevanja v vseh naših sto šestinosemdesetih občinskih organizacijah, ki jih imamo. Želim pa povedati samo to, nekako nisem pristaš nekih preiskovalnih komisij. Vendar če pa je vse to res, neki namigi, kar so tukaj bili izraženi, res predlagam, da se to temeljito opravi, pa tudi ta poročila tudi javno objavi, ker očitno v očitno živimo tukaj skupaj, ampak vsak bere nekaj po svoje. Hvala lepa.